Hvala lepa. Zdaj po tem izvajanju človek več nima kaj povedati, ne, ker je gospa Maša Kociper povedala vse, celotno bistvo tega, kar danes bistvu predlaga vlada, celotno bistvo. zdaj pa še prej je kolega povedal takole: "Zasebno šolstvo odstopa od modela države, v kateri živimo." Tudi to je povedala popolnoma vse, jaz mislim, da skoraj več ni kaj dodati, rada bi samo tule gospe Kociprovi povedala, ja, otroka od treh enega imam na zasebni šoli, ampak na gimnaziji, veste, na osnovni šoli pa ne, in ko sem vpisala v srednjo šolo, vpisala sem ga na njegovo željo z mojimi velikimi dvomi, ker sem že v javnosti to večkrat povedala, ker se tudi nisem strinjala, hodil seveda na škofijsko, ne, z določenimi zadevami, ki pač sem mislila, da to tako, kot vi pravite, zjutraj molijo pa zvečer molijo, ne, ne, ste se zmotila, no, gospa Kociprova, vam samo povem, prvo ste se zmotili: nimam otroka v osnovni šoli zasebni in ne molijo ne zjutraj ne zvečer, tako da laži, ki jih trosite tule, so prnk, povedala ste vse v bistvu, no, imam otroka na gimnaziji z njegovo željo, ker se pač ni več videla, hčera je, ni se več videla v pač tem šolskem sistemu in je izbrala to z mojimi velikimi dvomi, danes sem temu zelo hvaležna njeni odločitvi, zelo hvaležna, tako kot vi pravite, pa naj plačajo, plačamo, ja, plačam šolnino, in jaz sem vedela, da jo bom plačala, in sploh ni nobenega problema, še več bi plačala, zato ker, tako kot vi pravite, zasebne šole se pač prilagajajo in pripeljejo, ljubica, tudi klavir, če je treba, vi se vprašajte, zakaj tega javne šole ne delajo neki, a ne, ne, ker se ne vejo prilagajati, ker ob dveh na uro nekateri učitelji pogleda pa reče: "Čakajte, jaz grem pa domov." Jaz sem bila sama učiteljica in točno vem, kako je bilo, te stvari, tako da glejte, če bi se javne šole prilagajale, pa zdaj nam bo kritika letela, ampak jaz tu odgovarjam gospe Maši Kociper, ne tistim, ki učijo v javnih ali pa zasebnih šolah, ali pa učiteljem, daleč od tega, odgovarjam gospe, ki je zavajala danes, pet minut lagala, tako da bog pomagaj, ampak lahko rečem samo ljubi bog, če poslanci razmišljajo v tej smeri, torej dve katoliški osnovni šoli, ki izvajata, šest v bistvu zasebnih šol, in celo ena od teh je sfinancirala stoprocentno, to vas pa ne moti, stoprocentno je financirana waldorfska šola, ki je bila ustanovljena torej petindevetdeset, šestindevetdeset leta, to je pa okej, ne, ne, in zdaj, saj pravim, povedala ste vse, torej zasebno šolstvo odstopa od modela države, v kateri živimo, tam se moli, tam se seveda ljudem pere možgane, ne bom razlagala, kaj se tudi seveda v javnih šolah dogaja, tako kot v zasebni, vsak ima dobre in slabe strani, ne bom, zato da ne bom spravljala svojih otrok, v otrok v kakšno sramoto, kar pač lahko doživijo potem zasmehovanje mogoče tudi v šoli, na eni in drugi, ne govorim o nobeni, samo pravim, da odgovorila sem pa to na te laži, ki so bile dni oziroma povedane. Ja, v zasebnih šolah plača nadstandard že danes in to je prav torej tisti razširjeni del, tisti nadstandard, ki zasleduje partikularne interese zasebne šole, starši plačajo že danes in bojo tudi v prihodnje, in tako je tudi prav, če zasebna šola omogoča torej oziroma ima v v svojem delu verstvo in kulturo, latinščino, pripelje ljubici klavir oziroma učiteljico klavirja in tako naprej, to starši plačajo in to tudi vedo naprej in ni nobenega problema s plačilom tega dela, problem je seveda z izplačilom, to, kar z novelo ukinjate, torej plačilo razširjenega programa individualnih učnih ur skupinskih učnih ur dopolnilnega dodatnega in neobveznih izbirnih vsebin, to pa je problem, ne, ker to pa šola more ponuditi, drugače ne more izvajati javno veljavnega programa in v tem delu je pač problem, o katerem tudi ustavno sodišče govori, govorili ste tudi veliko o ustavnih sodnikih, ne, oziroma da nekateri že naprej produciramo, kako bo ustavna odločba na nadaljevanju, to lahko seveda iz vseh teh ločenih mnenj in pa iz ustavnega sodišča tudi razberemo in seveda hipotetično tudi o tem govorimo, nedopustno pa je, da se govori, da so ustavni sodniki, kdo vse je desen pa kdo vse je lev, pol pa, ko ustavno sodišče pač, skorajda najbolje, da ga ukinemo, to je tako, kot je rekel kolega. SMC, je res nedopustno, da se ocene devajo glede ustavnih sodnikov, kajti to je sporočanje javnosti, torej da ne ustava pa konec koncev tudi ustavno sodišče v Sloveniji ne velja popolnoma nič in devati etikete nekomu oziroma ustavnim sodnikom je po moje tudi nedopustno in ne pelje nikamor. Zdaj o elitizmu, ne, lahko poveste, koliko vaših kolegov tam na vaši strani neka na te strani ima otroke v zasebnih šolah, ali pa vas, ne, ne, ne bom vam naštevala, ampak to pa je elita, ja, to pa je elita, vi to lahko govorite o elitizmu in mi je zelo zanimivo, da tudi ljudje, ki imajo otroke v katoliških zasebnih šolah, danes v javnosti zelo zelo na široko razlagajo, kako te šole ne bi smele biti financirane in tako naprej; to pa človeka razžalosti. Hinavščina, ki se pojavlja, je pa neverjetna, torej otroka daš v katoliško zasebno šolo, a hkrati v javnosti jasno in glasno razlagaš, kako te šole ne bi smele biti financirane. To pa, a veste, ni prav, ne, jaz mislim, da ne in da takšne kolege dajte malo opozoriti, da pač v javnosti govorijo nekaj delajo pa drugo, ne, tako da, kar se tiče še elitizma, ne, pravite: "Ne morejo vsi peljati otrok v zasebno šolo v Maribor Ljubljano ali kamorkoli." Izbiro imajo pa mogoče res ne morejo, ne, tako kot je rekel kolega Han, vendar dajmo biti tudi jasni in glasno povedati, da zasebne šole se ne smejo ustanoviti tam, ker je ogrožena javna šola oziroma državna šola, si bom dovolili uporabiti ta izraz, to določa sedeminosemdeseti člen Zofija, torej ne morete zasebne šole ustanoviti celo tam, kjer je že podružnična šola mogoče ali pa matična šola ogrožena, naslednja zadeva pa je tudi: jasno in glasno je treba povedati, da zasebne šole ne dobijo denarja od države oziroma se ne financira z države, z državnega proračuna infrastruktura, torej zasebnik mora samo vložiti v infrastrukturo, material, učila in tako naprej, da lahko pač ustanovi zasebno šolo, zato vpitje, češ da v Radečah in ne vem kje vse nimamo zasebnih šol, je več vzrokov, ker če bi bilo to tako enostavno, potem bi se verjetno te šole razpasle že veliko prej oziroma ne šele, ko bi ali pa mogoče, verjetno, ne vem, če bom dočakala to, da bi se stoprocentno financiral javno veljavni program, seveda se s tem denarjem ne financirajo šole, kolegici Kociprovi pa seveda predlagam, da preišče denarne tokove, o katerih je govorila, in da bo imela jasno sliko torej, kako zasebniki služijo in kje najemajo kredite in tako naprej, ne, bo potem lažje tudi razpravljala o tem, kako zasebniki mastno služijo na račun države, waldorske šole se odpirajo tudi na periferiji, ne, če želite, če je za Ljubljano periferija Žalec, potem imamo v Žalcu naklen Ajdovščini, tako da se tudi, bom rekla, približujejo periferiji za tiste, ki pač mislijo, da je to periferija. Zdaj, jaz še vedno vztrajam, pač moje mnenje je, da ta zakon, ki je danes predlagan strani vlade, da lahko ponovno seveda pride do odločanja na ustavnem sodišču in še vedno sem mnenja, da bo ustavno sodišče odločilo pač v smeri, da je tudi ta, če bo seveda sprejet, zakon protiustaven, zdaj kolegi SMC-ja neko varovalko dajejo čez, da bojo sprejeli samo v prvem branju oziroma v prvem branju definitivno, potem pa bodo videli, kako bodo zadeve šle naprej, mi smo petkrat vložili zakon, torej v smislu desetprocentne, stoprocentnega financiranja javno veljavnega programa, in že takrat v prejšnjem mandatu, ko je prišlo do tega nedopustnega barantanja na odboru iz sto formule sto petinosemdeset sto petinšestdeset sto nič, v bistvu smo rekli, da ostajamo na načelu sto sto, a veste, ker če je, če, če s formulo sto nič slediš pa sto petinšestdeset slediš ustavni odločbi, potem tudi s sto štiriinšestdeset sto petinosemdeset, tako da to je za mene popolnoma potem spet čisto barantanje, minister je dejal, da so v tem predlogu sledili mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora, češ da komu pa naj zaupa, če ne njim, jaz sem vesela, da minister njim zaupa, namreč koalicija to, zdaj bo prvič ali pa bi prvič zaupala, ker drugače se požvižgajo na zakonodajno-pravno službo, me pa zanima, zakaj je oziroma me pa čudi, no, zakaj minister ni upošteval mnenja službe Vlade Republike Slovenije, in ki pa je dala popolnoma drugačno mnenje, tako da zdaj ne vem, ali tega ni poznal in je to šele prišlo na vlado, ali kakorkoli, v glavnem je pa torej zanimivo, da zaupa zakonodajno-pravni službi državnega zbora, mislim pa, da smo že imeli celo primere, pa ne vem zdaj, če v tem mandatu, ne bom trdila, da ne bo kaj narobe, ko pa so z ministrstva že skoraj kregala na odborih z ZPS-om glede mnenj, poleg tega je tudi zanimivo, da minister pravi, torej, da so tu upoštevali mnenje ZPS-a, niso pa recimo upoštevali v členu, ko govori o tem, da gre razlikovanje pri, v smislu torej šestinosemdesetega člena v prvem odstavku tretja alineja, pardon, se opravičujem, zadnja alineja, ko je piše, da morajo imeti zasebne šole zaposlenih vsaj osemdeset procentov učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih za izvedbo programa, ki pridobi javno veljavnost, namreč ZPS je povedala, da zasebnim šolam določate, da morajo imeti zaposlene o ob tem, ko pridobijo javno veljavne programe, dočim za javne šole, državne štiriintrideseti člen pa triintrideseti člen govori, da predlog pri vpisu, torej ko želijo pač verificirati, je osnovno šolo je dovolj priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti izpolnjeni tudi pogoji, ki se na nanašajo na zagotovljenost strokovnih delavcev s podpisano izobrazbo, torej že tudi v tem delu razlikujete, in tu je ZPS jasno povedala, torej da zasebne šole morajo imeti že zaposlene, dočim druge šole morajo pa dati samo izjavo, da ob pričetku bodo imele vse usposobljene, bolj imele, bodo imele usposobljen kader, torej minister mene zanima, zakaj v tem delu niste upoštevali mnenje ZPS-a, če že pač ste v členu torej financiranja, torej danes mislim, da je zdaj že v obravnavi, če ne šestkrat že ta zakon, kaže se na to torej, da v državnem zboru ni enotnosti pri tem predlogu tudi ne strani koalicije, koliko je bilo razumeti, in pa seveda, da je najmanjši problem financiranje, to je so pokazale zadnje razprave, tudi seveda stališče Levice, ki je zelo na grobo tudi obračunavala z ustavnim sodiščem, tako da dokler bodo seveda tako takšne ideološke bariere, ki so bile danes pokazane in tudi izgovorjene v državnem zboru, potem definitivno konsenza tukaj vsaj strani skupaj z opozicijo ne bo, ker vas očitno motijo samo tiste katoliške šole, ne, pa zavajanje, ki ga izvajate, je za moje pojme tudi nedopustno, tako da jaz bom tu končala, težko je, pravim, po šestih obravnavah istega zakona še kaj novega povedati ali kogarkoli še kaj prepričati, jasno je, da smo na dveh ideoloških bregovih, in to je tisto, kar pač razdvaja, in s tem se razdvaja tudi državljani in še vedno se delimo pač na tiste, ki ki želimo svobodno odločati o vzgoji otrok, o svojem življenju, o tistem, kar nam daje ustava, in tistih, ki mislijo, da ne morejo vse država predpisati s predpisi in nam uravnavati življenje.